M. van Dalen dit toujours la même chose et ne regarde jamais ce qui se passe en France! La France, sous la responsabilité de François Hollande, a engagé plus de réformes structurelles qu'aucun gouvernement auparavant.